samkvæmt áttundu grein stjórnarskrárinnar forsætisráðherra forseti alþingis og forseti hæstaréttar gjöra kunnugt vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn fyrsta október tvö þúsund og þrettán um leið og vér birtum þetta er öllum sem setu eiga á alþingi boðið að koma nefndan dag til reykjavíkur og verður þá alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í dómkirkjunni er hefst klukkan þrettán þrjátíu gjört í reykjavík tuttugasta og fjórða september tvö þúsund og þrettán sigmundur davíð gunnlaugsson markús sigurbjörnsson einar k guðfinnsson sigmundur davíð gunnlaugsson bréf handhafa valds forseta íslands um að alþingi skuli koma saman þriðjudaginn fyrsta október tvö þúsund og þrettán samkvæmt bréfi þessu sem ég hef nú lesið lýsi ég því yfir að alþingi íslendinga er sett varla er sú list að menn hafi jafn lengi þreytt með íslandi sem birtist í fyrsta árgangi nýrra félagsrita árið átján hundruð fjörutíu og eitt texti sem á vissan hátt á erindi við okkur öll sýnin á þingið og þjóðarviljann jafn brýn og þá þótt heil öld og þorri annarrar séu liðnar greinin vitnisburður um glöggan skilning á eðli þingsins og samspilinu við þjóðina enn merkilegri fyrir þá sök að allt vald var í hendi konungs og alger óvissa ríkti þá um málefni íslands nánast engin von að almenningur hlyti þau lýðréttindi sem nú þykja sjálfsögð jón sigurðsson varð síðar frelsishetja þjóðarinnar og mynd hans hefur lengi vakað yfir daglegri önn hér í salnum þótt ungur væri þegar hann skrifaði sína fyrstu grein um alþingi á boðskapurinn erindi við samtíð okkar einkum nú þegar vandi þings og þjóðar er á dagskrá og leita þarf brýnna lausna eins og enn má heyra við þingsetningu

mótar greinin grundvöll að lýðræðishefð okkar íslendinga birtir vegvísa sem smátt og smátt urðu samofnir skilningi þjóðarinnar á verkefnum þingsins mótuðu stjórnskipun sem enn er í gildi í álfunni færði jón sigurðsson okkur sýn á samhengið í sögu íslendinga og glímunni við lýðræðisvanda hverrar tíðar því er gagnlegt að líta aftur til fyrsta árgangs nýrra félagsrita þegar styrkja þarf stöðu þingsins í vitund þjóðarinnar og taka mið af vaxandi óskum um þátttöku fólksins í ákvörðunum því að þar var sleginn

og kröptugasta meðal til að vekja menn til umhugsunar um hagi þjóðarinnar er það að þeir menn sem alþýða treystir bezt komi saman til að ráðgast um gagn landsins og nauðsynjar og það í landinu sjálfu sá er tilgángur allrar stjórnar að halda saman öllum þeim kröptum sem hún er yfir sett og koma þeim til að starfa til eins augnamiðs en það er velgengni allra þegnanna og svo mikil framför bæði á andlegan og líkamlegan hátt sem þeim er unnt að öðlast það er hin mesta sæmd sem nokkurr maður getur hlotið að halda fullkomnu trausti samlanda sinna og styrkja til alls þess góða sem náð verður á hverri tíð þegar hverr mótmælir öðrum með greind og góðum rökum og stillíngu og hvorugir vilja ráða meiru enn sannleikurinn sjálfur ryður til rúms og auðsénn er hvorutveggja tilgángur að verða allri þjóðinni til svo mikils gagns sem auðið má verða enda leggi hvorugur öðrum það til að raunarlausu sem ekki sómir ráðvöndum manni þá má slík keppni aldrei verða til annars enn góðs fyrir fósturjörðina og enar komandi kynslóðir þjóðin sjálf á höfuðvaldið og enginn á með að skera úr málefnum þeim sem allri þjóðinni viðkoma nema samkvæmt vilja flestra meðal þjóðarinnar kemur það einkum fram í ákvörðun alls þjóðkostnaðar eður í skattgjaldinu og skattgjaldsmátanum og þaraðauki í löggjöf og viðskiptum

að margir kunni að vera enn meðal alþýðu sem ekki eru að fullu sannfærðir um nytsemi þingsins eða ekki hafa hugsað um það nákvæmlega en þetta er mjög áríðanda þareð tilgángur þíngsins er að mestu sá að efla framför alþýðu og glæða þjóðaranda hennar þá að eins má fulltrúaþíngið verða að gagni þegar menn í fyrstu eru sannfærðir um að það megi gjöra gagn og síðan leggjast allir á eitt að haga því sem bezt og kippa því í lag smámsaman sem í öndverðu kynni að hafa tekizt miður en sérhverr vandi sig sem mest og hugleiði hvað af fulltrúum landsins er heimtanda og búi sig undir eins og hann ætti sjálfur von á að verða fulltrúi því ekki ríður minna á að þjóðin hafi vit á hvað fram fer og haldi reikníng við fulltrúana enn að fulltrúarnir hugsi um starf sitt og leitist við að vanda það þegar alþíng skal setja þá ríður einna mest á að gjöra sér ljósa grein fyrir til hvors það sé ætlað og hvors af því sé væntanda því ef menn hafa eigi ljósa hugmynd um það frá upphafi þá er uggvænt ef alþíng verður ekki við hugarburði sérhvers eins að þá muni hverjum þykja lítið í það varið og fá leiða á því en þá er en mesta hætta búin að allt

sem nokkrir félagar stóðu að í kaupmannahöfn höfðu íslendingar um aldir verið einna fátækastir meðal þjóða í evrópu og reykjavík var hrörlegt þorp með fáein hundruð íbúa enn voru nokkur ár þar til kosið var til hins endurreista alþingis og einkum efnameiri bændur og kaupmenn fengu þann rétt konur án hans til nýrrar aldar og fátækust alþýða í nær hundrað ár hið nýja þing var aðeins ráðgefandi sat í fáeinar vikur annað hvert ár og tíðindi af störfum þess marga mánuði jafnvel missiri að berast í aðra landshluta þróunin frá þessum tíma til lýðræðisskipunar okkar daga er á margan hátt byltingarkennd enda lýðræði ekki fastmótað form eða endastöð heldur vakandi leit vegferð til aukins frelsis

og ábyrgðar þó er kjarninn sá sami og fram kom í þessari grein nýrra félagsrita sýnin á kjörna fulltrúa og stöðu þingsins tilganginn með störfum þess og aðhaldið frá þjóðinni þar orðuð á þann hátt að við skynjum öll að textinn geymir sígilt veganesti þótt tíðin sé breytt og verkefni flest annarrar ættar þegar nýtt þing kemur nú saman að hausti og umskipti hafa orðið í kjölfar kosninga væri hægt að víkja að mörgu en boðskapur nýrra félagsrita lýsir því sem mestu skiptir og óþarfi að reyna að orða hann á annan veg slíkar greinar skipta sköpum í sögu þjóðar og eiga erindi á öllum tímum því er það í anda hennar sem ég bið alþingismenn